forseti vill tilkynna að borist hefur bréf frá mennta og menningamrálaráðuneytinu um frestun á því að skriflegt svar berist við fyrirspurn á þingskjali fimm hundruð sextíu um rammaáætlanir evrópusambandsins um menntun rannsóknir og tækniþróun frá vigdísi hauksdóttur þar sem gagnasöfnun og úrvinnsla gagnanna krefst frekari tíma